a los colectivos más vulnerables, especialmente a los niños y a los ancianos. Abrigo y alimentos precarios.

Señor comisario y señor presidente del Consejo yo he estado sobre el terreno, he estado en Moria y en Mitilene y he visto el fraude que suponen los contenedores. Los contenedores son frigoríficos en el invierno y son calor abrasante en el verano. Se ha referido usted, señor comisario, a la incorrecta utilización de los fondos. Efectivamente, pero es responsabilidad de la Comisión Europea no solamente hacer llegar los fondos sino fiscalizar la correcta utilización de los mismos. Hemos conseguido avanzar en salvamento marítimo, pero ahora se mueren en nuestras fronteras, y la prioridad esencial es salvar vidas. No estamos hablando de filosofías, estamos debatiendo sobre el título que aquí nos concierne. No hablamos de urgencia, hablamos de emergencia y hablamos de la solidaridad y hablamos de la respuesta de emergencia. Eso ya lo vemos en los artículos 21 y 80 del Tratado de la Unión y del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Pero lo que hay que hacer urgentemente es comprometerse. Y no me hable, señor presidente del Consejo, de Turquía. Turquía no forma parte de este debate. De este debate forma parte exclusivamente la